A roma nők helyzetével kapcsolatban szeretném kiemelni a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményéből azt a megállapítást, hogy a roma nők jelenléte a munkaerőpiacon rendkívül alacsony.

A diszkrimináción és az általánosan magas munkanélküliségen túl fokozott figyelmet kell fordítanunk a foglalkoztathatóság kérdésére.

A helyzet kulcsát az oktatásügyben kell tehát keresni.

Sem az élethosszig tartó tanulás, sem az átképzés nem hoz eredményt, ha nincs hozzá megfelelő alap. A tagállamok felelőssége ezen a területen vitathatatlan, és bármennyire nagyszerűek is lehetnek az épp elfogadott tanácsi ajánlások, nem helyettesíthetik a tagállamok aktivitását és tennivalóját a romastratégia megvalósításában.